Señora presidenta, quiero felicitar al ponente por este informe, por el contenido y por el enfoque, que comparto, que plantea que la lucha contra la desigualdad debe ser una prioridad capital de la Unión Europea. No debemos olvidar que el incremento de la desigualdad tiene que ver con decisiones políticas, con las políticas de austeridad y con las reformas laborales regresivas que se han aplicado en muchos países de la Unión Europea, especialmente en el sur. Y pongo el ejemplo de España, mi país, que es el segundo país donde más ha crecido en los últimos años. No debemos olvidar tampoco que cuando hablamos de desigualdad lo que unos pierden lo ganan otros. Hay medidas urgentes señaladas en este informe, como la Directiva sobre una renta mínima o el seguro europeo de desempleo, que nos parecen absolutamente necesarias. Sin embargo, de poco sirven las medidas concretas si el proyecto europeo no cambia el rumbo. El objetivo principal de la Unión Europea debe ser combatir las desigualdades estructurales, fortalecer el equilibrio y la cohesión territorial y perseguir el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, y hacia ese objetivo debe dirigir todos sus instrumentos. Se trata de construir una Europa más justa, pero también más fuerte social y económicamente, una Europa que ofrezca soluciones.